Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice, dragi kolegi! Relativno visoka gospodarska rast, presežek v plačilni bilanci, povečanje stopnje zaposlenosti, zastajanje rasti stroškov dela za povprečjem EU, prepolovitev dolga, ki so ga imela naša domača podjetja do bank v času pred krizo, povečanja vlaganja v posodobitev tehnologije in ena najtežjih zadolžitev prebivalstva oziroma najnižjih, se opravičujem, zadolžitev prebivalstva v Evropski uniji. Deset let smo čakali na ta trenutek. Občutek je, ne glede na politike, ki so in ki vodijo to državo, da so ljudje hrepeneli ravno po tem. Po miru, po relativno stabilni gospodarski in politični, sliki v državi ter seveda, blaginjo in mir. Do blaginje je še veliko, mir pa moramo ohranjati. Zato, sem naklonjen tovrstnim razpravam, v kolikor so učinkovite, produktivne in v kolikor govorijo resni ljudje, spoštujem mojega predhodnika magistra Andreja Širclja, se z njim ne strinjam, ampak razpravlja, mislim da, učinkovito, korektno, kljub temu, da je izven parametrov, katere jaz sam zastopam in svojih pogledov, seveda težko se pa obregnem ob dejstvo, da z dneva v dan poslušamo laži, zavajanje v parlamentu brez sankcij. Jaz bi pričakoval, da bi bila javnost večkrat obveščena o tistem, kar je razlog za izumrtje črnega panterja ali pa ali pa recimo, kot je zadnje veliko odkritje, včerajšnje fotografije magistra Grimsa, lažne fotografije iz nekega filma interpretirane, kot da je šlo za resnični dogodek. Veste, magister Grims, si bom dovolil biti nekoliko oseben in neposreden do vas, imam občutek, da spravljate v zadrego tudi vaše kolege, ne samo, politični avditorij in širšo javnost z nenehnim širjenjem jeze, sovraštva, negativizma v času, ko ljudje potrebujemo samo eno, mir, pustite nas pri miru, politiki, je lahko v miru, da v miru delamo in vse, kar pričakujem od vas, magister Grims, da ste iskreni do kolegov, vaših, nas ter predvsem do samega sebe. Prevečkrat smo vas ulovili v laži, da nam boste vi danes tukaj ali pa vselej modrovali, nas učili tisto, kar bi moralo biti človeku že ob obstoju, jasno. Torej, da povemo ljudem resnico in da poskušamo predvsem sodelovati v tistem, kar nam je, kar nam je izziv, kar je najtežje, in Evropa jih ima ogromno, verjemite mi. Osrednja letošnja naloga naše države je, nadaljnja krepitev gospodarske in socialne stabilnosti, demokratičnega ustroja Republike Slovenije, magister Grims, ali pa socialnih razmer v naši državi. To so teme, ki nas čakajo v prihodnosti. Seveda, ne zmanjšujem pomena, migracije, ampak jaz mislim, da danes v Republiki Sloveniji, dokazano v zadnjih dveh, treh letih smo naredili dobro delo. To nam priznavajo vsi, to čutijo naši državljani, to nam priznavajo, kolegi iz tujine. Naš delež je bil, izjemno velik in še danes je. Dnevno sprejemamo tuje delegacije v Republiko Slovenijo iz celotne Evrope. Namreč smo v zelo, pomembnem presečišču, čez nekaj mesecev so evropske volitve in se preštevamo tisti, ki smo enako misleči, tisti, ki želimo blaginjo za vse Evropejce, tisti ki želimo, da se Evropska unija sorazmerno razvija. Tiste, tiste Evropske unije, ki spoštuje vladavino prava, ki spoštuje velike in majhne države, tiste, ki razumejo pomen evropske skupnosti in ki je ne razkrajajo. Seveda, vplivi iz tujine so enormni. Naše in posledice naših preteklih dejanj so velike, ampak je zelo pomembno, kako se lotevamo tega reševati, tega pojava. Seveda, nekateri kolegi so vam že dodobra, kljub temu da vi želite interpretirati nekoliko drugače, ne, še več mandatov ste imeli, gospod Grims, govorimo o EPP-ju, o ljudski stranki, o politični desnici. Začenši z Barrosom dva mandata, Van Rompuy dva mandata in nesrečen išaš je je prišel v Bruselj, ravno tako pod EPP-jem, to so vsi vaši, to so, to je delo Evropske ljudske stranke. Lahko interpretirate kakorkoli želite, magister Grims, ampak to so dejstva. Tudi, Angela Merkel, spada sicer med tisto treznejšo vejo, ampak Angela Merkel je tista, ki je izrekla ključne besede. Pa z vsem spoštovanjem do njenega opusa, življenjskega in političnega. Seveda naša pa odgovornost pa je, da opozarjamo na take anomalije, ki se pojavljajo. Glejte, magister Grims, saj ste osamljeni, še vaši kolegi s težkim srcem, vam stojijo odzadaj. Seveda imajo konkretne argumente, ki se oddaljujejo od vaših, ampak, spravljate zadrego vseh nas, ne samo opozicijo, iz leve, ne samo koalicijo, ampak tudi opozicijo iz desne. Jaz bi predlagal, da se raje osredotočimo tisto, kar so dejanske težave današnjega vsakdana. Ne govorim, da ponovno ne bomo se morali v prihodnje, ukvarjati s to isto tematiko, kot smo jo iz leta dva tisoč petnajst, ampak, takrat nas je skorajda domala preseneti ali pač, in smo uspeli relativno dobro, odpraviti ta veliko izziv in ne dvomim, da v kolikor se bo ponovno pojavil, da bomo še enkrat to na enak način storili. Veste, en, en ena misel mi roji po glavi, tekom današnjega dne, da me ne skrbi toliko notranjepolitično dogajanje kot zunanjepolitično. Me ne skrbi toliko, kaj se dogaja danes v Republiki Sloveniji, kakor me skrbi, kaj se dogaja okrog, ne, ali pa okrog naših sosednjih držav. Nemara bo veliko izzivov in ogromno imamo še za postoriti, in ne, dopustiti si ne smemo, da si sami ustvarjamo še dodatna bremena in težave. In na naši odgovornosti je, da tudi ljudem znamo današnji čas pravilno interpretirati in ga tudi pravilno predstaviti . Ne, ne glede na vse izrečene besede, v vidu moramo imeti tudi, našo državo, naše državljane. Naj omenim samo izjemno rast turizma, na katero lahko vplivamo tudi s takimi razpravami, predvsem z ustvarjanjem stanja duha v državi, ko se bo neki tujec s kolesom pripeljal po centru enega od mest, v Ljubljani - a ga bomo na prvo žogo videli kot, partnerja, tovariša, prijatelja, turista, mogoče? Ali pa migranta, ki njim jemlje službe, denar in dejansko jemlje vse tisto, kar bi lahko, dali našim ljudem. Seveda, laži je ogromno in potrebno jih je razkriti, o njih je treba govoriti - zaradi tega, da damo prostor konstruktivni razpravi, ne pa lažem. Teh je dovolj in ljudje so jih naveličani. Pa še en, še en poudarek bi si želel - kdorkoli si želi tega posvetovalnega referenduma, naj ga tudi plača. Tako bo lahko, najbolj pripomogel k temu, kar radi velikokrat zlorabite - da jemljemo svojim in dajemo tujcem - magister Grims, bodite bolj človeški, dajte si nase človeški obraz. Verjamem, da sem se, da sem vas s svojim izvajanjem vznemiril, ampak, želel bi si, da tudi vi najdete svoj notranji mir, ker nam bo vsem lažje. Hvala lepa.